Señora presidenta, señora comisaria Johansson, lo que ha sucedido en Moria y lo que sucede a diario en la frontera sur de Europa es conocido. Y es consecuencia de la inoperancia y del vergonzante papel de la Unión Europea, que, durante años, ha tolerado la contención de personas migrantes en condiciones infrahumanas. ¿A qué espera la Unión Europea para actuar? ¿A qué? Lo que hoy estamos llorando aquí ayer podía resolverse. Por esto, hoy mismo, la Unión Europea y los Estados deberían garantizar la reubicación de todas las personas refugiadas de Moria presentar, sin más demora, mecanismos de reubicación permanente y vinculante, y terminar con las violaciones de derechos que sufren las personas migrantes y peticionarias de asilo. No podemos caer en la actitud cínica de dar lecciones de justicia y derechos humanos a terceros países, cuando es obvio que no los respetamos ni en nuestras fronteras ni en varios de nuestros Estados miembros.